Ten identifikoval rôzne prekurzory výbušnín, ktoré by sa mohli použiť na páchanie teroristických útokov, a odporučil tiež primerané opatrenia na úrovni Európskej únie. Niektoré členské štáty teda prijali zákony či iné právne predpisy a správne ustanovenia týkajúce sa uvádzania na trh, sprístupňovania a vlastníctva určitých chemických látok a zmesí, ktoré sa dajú využiť aj ako prekurzory výbušnín. Tieto sa však navzájom líšia a môžu tak predstavovať isté prekážky obchodu v rámci Európskej únie. Pravidlá preto musíme harmonizovať. Odstránime tým narušenie hospodárskej súťaže, zjednodušíme voľný pohyb chemických látok a zároveň zabezpečíme vysokú mieru ochrany a bezpečnosti širokej verejnosti. Návrh Komisie by mal zabrániť prístupu širokej verejnosti ku konkrétnym látkam, ktoré sa síce bežne používajú, môžu však byť zneužité ako prekurzory výbušnín. Obmedzením prístupu verejnosti k legitímne používaným látkam sa má tiež znížiť frekvencia a dosah teroristických útokov. Považujem však za potrebné zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby sme v každom prípade zachovali aj práva jednotlivcov na ochranu ich súkromia. Táto regulácia musí byť naviac dostatočne flexibilná na to, aby sme vedeli rýchlo zareagovať na meniace sa potreby. V tomto smere je nevyhnutný najmä dobrý systém výmeny informácií medzi výrobcami a predajcami. Pomôcť by nám mohli aj určité kódexy správania a rôzne dobrovoľné dohody. Takéto prostriedky by dobré fungovanie regulácie vo výraznej miere podporili.